Monsieur le Président, merci de me donner exceptionnellement la parole une minute, à propos des deux votes qui viennent d'intervenir et qui sont, Mesdames et Messieurs les députés je le dis comme je le pense parmi les plus importants des votes de votre mandat.

Nous construisons l'union bancaire. Nous tirons les leçons de la crise financière, qui n'est pas terminée. Nous avons travaillé sur vingt huit textes que je vous ai présentés depuis trois ans pour remettre de la responsabilité, de la transparence, de la morale dans les marchés financiers. Épargner ou préserver les contribuables, protéger les épargnants, financer les projets des consommateurs et des entreprises, qui ont besoin de crédits pour investir voilà ce que nous faisons en même temps que nous rétablissons progressivement la confiance des citoyens dans l'euro tout comme la confiance des autres régions du monde dans l'Europe.

Nous n'en avons pas fini.

Ce deuxième pilier est nécessaire pour ce projet d'union bancaire, qui est, de mon point de vue je vous le dis également comme je le pense le projet le plus important pour l'Europe depuis la création de l'euro.